Nie możemy pozostać bierni w obliczu rosnącej przemocy i chaosu na tle etnicznym w Iraku.

dodatkowo destabilizują sytuację, eskalując falę przemocy w tym kraju. Nie można akceptować faktu, że ataki wymierzone są głównie w ludność cywilną oraz w oparciu o uprzedzenia na tle religijnym, etnicznym czy kulturowym. Bliski Wschód to wyjątkowo wyraźnie widoczny system naczyń połączonych. To, co dzieje się w Iraku, w dużym stopniu determinuje sytuację w jego otoczeniu międzynarodowym i na odwrót.